der wird von den Mitgliedstaaten festgelegt und von den Sozialpartnern verhandelt. Hier geht es um Mindesteinkommen, damit Armut erfolgreich bekämpft werden kann, damit die Eingliederung in die Gesellschaft gelingt, damit soziale Teilhabe stattfindet. Deshalb habe ich für den Bericht gestimmt.

Und auf der nationalen Ebene brauchen wir verbesserte Regeln für die Sozialhilfe und den Sozialschutz. Vor allem geht es aber um eine faire Steuerpolitik in den Mitgliedstaaten. Und da ist es wirklich noch im Argen Maßnahmen gegen Steuervermeidung, Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung. Deshalb haben wir im Abschlussbericht des Panama Papers Untersuchungsausschusses, dem ich angehöre, in der letzten Woche zentrale Forderungen erhoben. Und schließlich muss es den Akteuren gelingen, im Rahmen des Europäischen Semesters einen Austausch über erfolgreiche Verfahren zu haben, von Sozialinvestitionen bis hin zum leichteren Zugang zu den qualifizierten Dienstleistungen.